Ta obraz, je, ima zelo bel nasmeh pa lica ima zelo, ostra. Pa ta človek ima tudi dolge lase pa modre oči. Ta obraz je malo starejši, mogoče ženska v šestdesetih. ima rdeče ustnice, dosti oster nos, modre oči pa gube na obrazu, pri licu. Ta obraz je zelo mlad, šestnajst let. ima rjave oči, zelo ozke trepalnice. Pa zelo svetle ustnice. Ta obraz je zelo star, ima brado, pa zelo kar velik nos. Pa dosti visok čelo. Ta obraz je temne polti. ima dosti širok nos, elipsoid, elipsast. pa kar dosti oster, ostro brado ima. Ta obraz je, svetal, ima zelo, rahlo brado, zelo malo brade. rjave oči, pa dosti nizko čelo. Ta obraz je obraz ženske, na sebi ima ličilo, zelo poudarjene oči, zelo oster nos ima. pa rdeče lase. Ta obraz ima na sebi očala. je starejši, okoli šestdeset let. pa na sebi ima prav tako ličilo, rdeče ustnice. Pa na čelu ima zelo izrazite gube. Ta obraz je svetlo-temne polti. Je zelo mlad, je nasmejan. Ta obraz je, zelo visoko čelo ima, ker je plešast, plešasta ta oseba. ima brado ...